þá er komið að lokum þessara septemberfunda alþingis og fleiri þingfundir verða ekki haldnir á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi septemberfundirnir hafa verið annasamari og átakameiri en flestir áttu von á ég treysti því þó að alþingismenn gangi úr húsi í góðri sátt samkvæmt nýjum þingsköpum mun nýtt þing frá og með næsta ári verða sett fyrri hluta september mánaðar annan þriðjudag í september þessir septemberfundir verða því þeir síðustu með þessu sniði stutt er til nýs þings hundrað fertugasta löggjafarþings sem mun marka skil í starfsháttum alþingis undirbúningur að framkvæmd hinna nýju þingskapa stendur nú yfir og heiti ég á þingmenn að sameinast um að tryggja árangursríka framkvæmd þeirra ekki síst hvað varðar þá mikilvægu nýbreytni sem verður í nefndastarfi þingsins ég hvet þingmenn og þingflokka að leggja sig alla fram til að ná góðu samkomulagi um hvernig við skipum með okkur verkum hér á alþingi framvegis ég vona að þingmönnum nýtist vel næstu tvær vikur til undirbúnings fyrir komandi